Señor Presidente, creo que debemos felicitarnos por el resultado de las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo para la adopción definitiva del presupuesto de la Unión para 2010. Felicitarnos, también, porque hemos logrado mantener el Fondo lechero que aprobamos en este Parlamento en su primera lectura y que puede ayudar a nuestros agricultores a capear estos momentos de crisis. Espero que logremos encontrar una solución definitiva y que puedan ver pronto la luz. Nos podemos felicitar también porque se ha acordado la financiación con dinero fresco de un mecanismo microfinanciero para la Unión Europea, y también nos podemos felicitar por algo que parece obvio, pero de lo que apenas se habla los gastos agrícolas y los destinados a la cohesión, que suponen las dos políticas más importantes de la Unión Europea, no se han

Felicitarnos, especialmente, porque hemos encontrado dos mil cuatrocientos millones de euros en dinero fresco para financiar la segunda parte del Plan Europeo de Recuperación Económica. Pero tanta felicitación esconde, en el fondo, una realidad mucho menos agradable no hay dinero para financiar las políticas que entre todos hemos asignado a la Unión o, mejor dicho, sí hay dinero, pero en el Consejo parece existir un dogma inquebrantable ni un solo euro más de lo aprobado en 2006 para el actual marco financiero. Y esto, señor Presidente del Consejo, no es austeridad presupuestaria, es miopía económica y política. Hace ahora algo más de un año, la Comisión Europea propuso un plan de recuperación económica para la Unión Europea. Era un plan relativamente modesto si lo comparamos con lo que había en los Estados miembros, pero insistía en potenciar los sectores de futuro de nuestras economías. El Consejo se opuso en un principio porque se proponía aumentar el marco financiero en cinco mil millones de euros. Después de largas negociaciones y discusiones aceptaron ustedes el plan, pero lo hemos tenido que hacer en dos años. Y han hecho que la Comisión Europea tenga que hacer filigranas de contabilidad creativa para que ese dinero pueda utilizarse pero sin que apenas se note en el marco financiero. Se nos llena la boca de palabras como transparencia, como simplificación, pero la Comisión nos ha tenido que hacer un bonito esquema para que los que nos dedicamos al presupuesto podamos entender su propuesta. Le reto, señor Presidente del Consejo, a que explique este acuerdo a un ciudadano que aún está interesado en lo que hacemos en el Parlamento Europeo. Así no creamos esa Europa cercana a los ciudadanos que todos deseamos. Y si digo esto no es por afán de crítica, es porque, mientras el Consejo no cambie su política, la construcción europea estará coja. Acabamos de firmar un tratado, pero hace falta un nuevo espíritu o dejamos de pensar que cada nuevo euro gastado en Europa es un despilfarro o nos unimos a los euroescépticos. El próximo jueves vamos a aprobar una resolución en la que pedimos una revisión del marco financiero para atender las nuevas necesidades de la Unión. Yo comparto este punto de vista plenamente. Pero les advierto que una revisión del marco financiero tiene que ser al alza. Las nuevas necesidades no pueden ser financiadas recortando las prioridades actuales.